Mijnheer de commissaris, ik heb goed naar u geluisterd en u zegt dat u zich ernstig zorgen maakt.

Nadat Ergodan eerst de kritische media de mond snoerde, vervolgens de premier de laan uitstuurde en zijn eigen bevolking in Koerdistan met bruut oorlogsgeweld te lijf ging, moest nu ook de politieke oppositie eraan geloven. De onschendbaarheid van 138 parlementsleden opheffen is een puur politieke zet met als doelwit de Koerdische Democratische Volkspartij. Wij moeten het duidelijk en ondubbelzinnig voor deze parlementsleden opnemen. Zij moeten hun verhaal voor een democratisch en een vrij en vreedzaam Turkije kunnen blijven vertellen. Meneer de commissaris, opnieuw wat heeft u nu eigenlijk gezegd? We moeten ons ernstig zorgen maken en we zullen de zaak op de voet blijven volgen.

Oppositie, vrijheid van meningsuiting, respect voor mensenrechten en minderheden horen integraal bij een democratie. Weet dat de Europese Unie zijn geloofwaardigheid verliest als u er niet in slaagt die waarden ook echt te beschermen.